Manche Mitgliedstaaten hatten das Gefühl, sie dürften ihren nationalen Luftraum auf keinen Fall aufgeben, der gehört ihnen, da darf niemand anderer reinschauen. Das war offensichtlich die Begründung dafür, dass die Umsetzung dieser relativ träge vor sich gegangen ist bzw. überhaupt nicht in der Form verwirklicht wurde, wie es die Kommission vorgesehen hatte. Trotzdem gab es Fortschritte. Es gibt heute eine bessere Kooperation, es gibt eine bessere Organisation, die Verspätungen haben sich in weiten Bereichen wirklich schon vermindert, die Routen sind auch verkürzt worden allerdings durch andere Maßnahmen die militärischen Sperrzonen sind etwas weniger und etwas offener geworden.

Ich hätte es ganz weggestrichen, weil das eine rein ideologische Frage ist.

Ich sehe sie sehr oft als Hintertür, um demokratische Kontrolle zu umgehen.